Bom na kratko, ker v kakšni točki sem bil malo nerodno razumljen. Kar se tiče teh, nesreč pri delu, načeloma je to vse, kar je teh primerov, ki so v primeru tožbe. Vi ste povedali en primer, kjer jaz razumem, da dokumentacijo je imel delodajalec urejeno, je tudi opozarjal aktivno, on se je angažiral za to, ampak je potem zaradi malomarnosti delavca prišlo do take nesreče. V takem primeru seveda regresnega zahtevka zoper delodajalca ni. On je naredil vse, kar je bilo v njihovi moči, v njegovi moči in situacija je bila taka, da on ni mogel vplivati, ker pa dejstvo je, da ne more za vsakim stati ves čas, in je prišlo do tega dogodka. Tako da to ni to, o čemer vi govorite, da bi radi rešili, ker se to načeloma ne more zgoditi. Druga stvar, tudi sindikati zelo močno opozarjajo na to in se tega zavedajo. Zadnjič je ravno gospod, Zorko v eni izmed razprav posebej, opozoril na to, da je izjemno pomembno, da ko delodajalec prejme določene ukrepe, zagotovi varnostno opremo, da delavci to upoštevajo, ker gre tu tudi za njihovo dobro, njihovo korist in tako naprej. Se pravi, gre za neko široko zavedanje, ne, vseh strani, se pravi, če rečemo temu socialnih partnerjev. Ne gre samo za delodajalce, tudi mislim, da sindikati na tej strani, to ta razmislek, to iniciativo, tudi to, ki je, če rečemo temu, eno izmed prioritetnih področij Ministrstva za delo, ki je varnost in zdravje pri na delovnem mestu podpirajo in pomagajo razvirati. Razvijati. Druga reči, prej možno, sem se res, preveč, naokoli oziroma večkrat povedal kakšno stvar, pa je ni prišlo do izraza tisto, kar sem hotel povedati. Mi imamo tisti socialni korektiv, ki je nekaj čas petsto evrov, v kolikor imate vi štirideset let delovne dobe. Marsikdo od teh, ki so espeji, zaradi nizkih vplačil prispevkov bi si, recimo, zaslužil pokojnino, ne vem, tristo petdeset, štiristo evrov. In tukaj se postavlja osnovno vprašanje, vi rešujete samo espe, tukaj se postavlja osnovno vprašanje, ali v takem primeru to nasloviti na neki način, se pravi, kaj je tisto, kar se mu prizna. In to je tisto, kar je še stvar razprave, ugotavljanja, neke strokovne, debate, na koncu tudi politične. Za delavce ne govorim zaradi tega, ker preprosto vi tega v predlogu ne naslavljate. Kar se tiče tega, ne, financiranja, študentov oziroma mladih, kakorkoli že. Jaz bi vseeno povedal, da iz proračuna gre preko milijarde v pokojninsko blagajno. Ne. Se pravi, je tudi neka medvzročna posledična povezava med tem, kaj imamo na denarja na razpolago za ene politike in druge politike. Finančni sistem oziroma javne finance so pač prepletene in povezane med sabo in jih je treba tudi na tak način gledati. Se pravi, če se nekje vzame in če oziroma če se nekje da, je treba nekje tudi potem verjetno ta denar priskrbeti oziroma vzeti. Omenjeno je bilo tudi, da vse težave naslavlja koalicijski sporazum. Koalicijski sporazum je en dokument, ki predvideva predvsem politične usmeritve in našo agendo dela, pri čemer pa je na nas, da v naslednjih mesecih in letih najdemo dobre, tudi strokovno utemeljene rešitve, da ga uspemo dobro realizirati. Ker če bi, neposredno oziroma če bi hoteli, da so tam že vse rešitve napisane na tak način, kot jih neposredno lahko implementiramo, bi lahko to predstavljalo kar veliko tveganje. In mislim, da se tukaj tudi v tej dvorani vsi tega zavedamo. Tako da. Tukaj gre za skupno delo koalicije, ekipe in mislim, da bomo te rezultate tudi v kratkem lahko pokazali.